Hoy, después de 33 días de huelga de hambre y se pretende que hoy no debatamos este asunto. Me parece que es una inmoralidad.